Antibiotikaeinsatz bei Tieren hier liegen Vor und Nachteile sehr eng beieinander. Was den Tieren helfen kann, gesund zu werden, kann bei unsachgemäßem Einsatz zu einer großen Gefahr für den Menschen werden. Wir brauchen deshalb einen koordinierten, ganzheitlichen und vor allem wissenschaftlichen Ansatz, weil der Einsatz von Antibiotika bei Tieren auch weiterhin notwendig sein wird.

Ich hoffe, dass die Kommission die Anregungen, Wünsche und Forderungen des Parlaments aufgreift, und vor allem das ist mehrfach schon von meinen Vorrednern gesagt worden brauchen wir eine Analyse der Ist Situation von allen Mitgliedstaaten im Interesse der Tiere, im Interesse der europäischen Landwirtschaft und vor allem auch im Interesse der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union.